Ces pays refuseront de continuer et ne pourront plus payer la solidarité parce que cela va mal chez eux.

Car on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas!